Ich verstehe es auch nicht. Und es wurde wiederholt von uns auch gebeten. Wenn man hier sitzt, diskutieren will, die Diskussion verfolgt, man meldet sich dann auch zu Wort, dann gibt es einen Wechsel im Sitzungspräsidium, es wird vorher auch noch annonciert, dass der Name offensichtlich bekannt ist und aufgeschrieben wird, und dann plötzlich kommt man nicht dran, weil offensichtlich das Präsidium wechselt. Das finde ich nicht korrekt und ich bitte, dass man das abstellt.